Spoštovani, hvala za besedo. Jaz bi samo povedal, po vseh teh razpravah na sejah, izrednih, rednih, nujnih, in odborih, mislim, da imamo poslanci, politika, en resen problem, ne. Mislim, da se bo potrebno vrniti nazaj k temeljem in koreninam, ki tvorijo dejstvo, da Slovenija socialna država. Glede na to, da imamo samo dvainštiridesetprocentno pokritost zaposlenih, na centriz na centrih za socialno delo napram, evropskemu merilu in da nam manjkajo inšpektorji, na Inšpektoratu za delo, in to kar, mislim, da več kot dvainštirideset procentov, ne, potem se bo treba vrniti nazaj k temeljem in koreninam in poskrbeti, ker poslanci smo tukaj, ne, da se ukvarjamo s preteklostjo, ampak smo sedaj tukaj, da poskrbimo za boljšo in lepšo prihodnost. Hvala.